Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les questions que se pose le Parlement à travers ce rapport d'initiative, dont je remercie les rapporteurs, sont essentielles pour le futur de l'union économique et monétaire. Ce rapport manifeste la volonté politique d'aboutir à une plus grande efficacité de l'action économique de l'Union et met en avant des objectifs tout à fait louables. Il s'agit notamment d'accélérer les réformes structurelles pour permettre à l'Europe de progresser sur la voie de la compétitivité, de la croissance et de la création d'emplois. Pour y arriver, beaucoup de travail a été fait, même si cela n'a pas toujours été facile à mettre en œuvre, du fait, notamment, des résistances des États membres. Ce rapport souligne les efforts qui ont été réalisés pour réagir contre les crises qui se sont cumulées ces dernières années et il s'est efforcé de le faire avec cohérence. Dans le domaine de la coordination économique, d'abord le six pack puis le two pack ont permis de renforcer cette coordination des politiques économiques dans la zone euro en conciliant une discipline stricte au niveau national et une solidarité au niveau européen. Dans le domaine de l'union bancaire aussi, les principaux piliers que sont le mécanisme de supervision des banques, le système de résolution avec un fonds de résolution unique et le mécanisme de garantie des dépôts sont en cours de finalisation et devraient être achevés dans les semaines qui viennent.

Il s'agit maintenant de mettre en œuvre ces mesures qui doivent nécessairement être en conformité avec les traités européens. À cet égard, nos concitoyens n'attendent pas tant des réformes institutionnelles que des résultats. Nous avons, dans les mois qui viennent, à expliquer davantage encore ce que l'Union européenne a fait de bon et, quand j'entends ici que l'on dit que c'est un échec, c'est certainement une erreur d'appréciation, mais on comprend qu'elle puisse être politiquement orientée.